Als de uitkomsten van een handelsmarkt in CO2 je niet zinnen, dan moet je er geen markt van maken.

Afgezien daarvan kan ik natuurlijk niet vaak genoeg herhalen dat het natuurlijk een illusie is dat met een werkend CO2 rechtensysteem we wel even de veronderstelde klimaatverandering stoppen of terugdraaien en zo de wereld redden.